im 21. Jahrhundert und müssen tatsächlich feststellen Frauen verdienen in der Europäischen Union im Schnitt tatsächlich noch 16 weniger als Männer. Für mich ist das ein Skandal. Aber man muss fragen Woran liegt das, warum ist das so? Es liegt in erster Linie daran und da müssen wir mal ganz ehrlich sein dass Frauen Kinder kriegen, und Frauen deshalb mehr Teilzeit machen, dass Frauen deshalb schlechtere Chancen haben, befördert zu werden, und sich dementsprechend zu qualifizieren. Das ist der wahre